Madame la Présidente, Mme la rapporteure propose des engagements fermes sur le travail ainsi que sur des critères sociaux et environnementaux en matière d'accords commerciaux. Pour autant, nous ne saurions diminuer notre dépendance à l'huile de palme

Un recours accru à ces cultures ne remédierait pas à la déforestation, à laquelle l'agriculture contribue pour

Il est donc urgent de développer les biocarburants de deuxième et troisième générations. Cette transition énergétique doit s'accompagner d'une transition sociale.

Nous devons leur garantir un traitement équitable en matière de certifications. Je prends acte du fait que ce texte traite toutes ces questions.